Señora Benjumea, le escucho hablar y parecería que nada ha cambiado en el País Vasco en los últimos diez años. ETA ya no existe, no hay violencia política ⸻al menos por la parte vasca⸻ y la sociedad está empeñada en cerrar ese ciclo con el reconocimiento de todas las víctimas y el fin de los encarcelamientos por razones políticas.

Todavía usted y su partido se encuentran en posiciones de venganza, y le invito a que aporte positivamente al proceso de paz y normalización política para que esto sea una realidad consolidada, como desea la sociedad vasca en su conjunto.